Jest również druga wartość, wartość życia poczętego, wartość życia nienarodzonego i musimy o tej sprawie mówić spokojnie, bo mówimy o sprawie najważniejszej. Każdy z nas tu siedzących był kiedyś zygotą, embrionem.

Nie możemy krzyczeć i nie możemy tej Izby wystawiać na ośmieszenie przez konfrontację i agresję. A musimy szanować zasadę, że te sprawy są regulowane w państwach członkowskich.

Ja jestem Polakiem, jestem dumny, że życie ludzkie w Polsce jest chronione prawem.